Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo ha più volte ribadito il suo impegno a migliorare lo scambio di informazioni al fine di affrontare le attuali sfide in termini di sicurezza cui l'Unione europea deve far fronte. Tuttavia, il quadro giuridico attualmente in vigore per tale scambio tra le autorità incaricate, compreso lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici, è ancora in gran parte sottoposto a strumenti precedenti al trattato di Lisbona. La lentezza con cui l'Unione sta lavorando in materia di prevenzione non è ammissibile, specie in un momento storico in cui i cittadini europei avvertono maggiormente il bisogno di sicurezza. Ritengo indispensabile che la Commissione agisca con risolutezza, avviando una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri reticenti nella condivisione delle informazioni a cui sono obbligati dall'attuale quadro giuridico, e nel frattempo avanzi un'ambiziosa proposta di direttiva volta a garantire un quadro giuridico conforme e più rigoroso per lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge e di intelligence a livello di Unione.